Frau Vorsitzende! Herr Präsident!

Im Unterschied zu meiner Vorrednerin muss ich sagen, dass ich den Jahresbericht 2014 der EZB durchaus beeindruckend empfinde, obwohl ich mich selber sehr stark für die Stahlindustrie einsetze und für alle Themen, die jetzt gerade genannt wurden. Der Bericht ist beeindruckend, und das spiegelt sich auch im Bericht des Kollegen Pirinski wieder, denn eines ist klar Der Europäischen Investitionsbank kommt bei der Überwindung der Investitionslücke, die wir seit dem Ausbrechen der Finanz und Schuldenkrise haben, eine wichtige Bedeutung zu, und die Zahlen, die im Bericht stehen, sind ein Ausdruck dafür. 2014 hat die EIB 80,3 Milliarden